frú forseti fram undan er umræða um eitt af þeim mikilvægustu málum sem hafa komið hér inn í þingsali um icesave ábyrgðina ég tel að það sé rétt að við ræðum það mál ítarlega og það sé vel ígrundað áður en alþingi kemst að niðurstöðu í jafn mikilvægu máli undanfarna daga hafa verið hér kvöldfundir og í sjálfu sér er ekkert óeðlilegt við það en nú liggur það fyrir að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur lýst því yfir að afgreiðsla alþingis á icesave málinu hafi ekkert að gera með það prógramm sem ísland er í með sjóðnum því tel ég rétt frú forseti að við gefum okkur eðlilegan tíma og eðlilegan fundartíma til að ræða þetta mikilvæga mál ég tel að það sé ekki rétt að við séum að funda hér á kvöldin og nóttunni þegar jafnmikið er undir og núna er jafnframt vil ég lýsa því yfir fyrir hönd sjálfstæðisflokksins að ef einhver þau mál eru sem ríkisstjórnin telur nauðsynlegt að komi fram hér á þinginu sem snúa að atvinnumálum og hag og fjárhag fjölskyldnanna í landinu munum við að sjálfsögðu vera tilbúin til þess að

vegur að því hvernig við ræðum um og hvernig við fjöllum þetta mikilvæga mál icesave málið